alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að skipa nefnd er athugi stöðu staðbundinna fjölmiðla og rekstrarumhverfi þeirra og skili skýrslu eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og ellefu í skýrslunni verði gerð grein fyrir þróun markaðarins undanfarin ár og ef þurfa þykir komið með tillögur um beinar eða óbeinar aðgerðir sem ríkisstjórn og alþingi gætu gripið til í því skyni að efla rekstrargrundvöll staðbundinna fjölmiðla flutningsmenn að þessari þingsályktunartillögu eru háttvirtir þingmenn auk þess sem hér stendur björgvin g sigurðsson gunnar bragi sveinsson guðmundur steingrímsson eygló harðardóttir og þuríður backman við höfum rætt þetta mál nú síðast á haustþingi þar sem ég beindi fyrirspurn til hæstvirts mennta og menningarmálaráðherra eftir að þessi þingsályktunartillaga var lögð þar sem hæstvirtur ráðherra tók mjög vel í það að fara í þessa vinnu í framhaldinu höfum við átt samtöl um það og nú er verið að skoða það á vettvangi ráðuneytisins hvort hefja eigi slíka úttekt á stöðu staðbundinna fjölmiðla og ég hef ágætis væntingar og vonir um það að í slíkt starf verði ráðist vegna þess að þessir fjölmiðlar eru mjög mikilvægir fyrir hinar dreifðu byggðir og reyndar eru staðbundnir fjölmiðlar á höfuðborgarsvæðinu fjölmiðlar sem eru að sérhæfa sig í málefnum einstakra hverfa og þessir fjölmiðla gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki það þarf ekkert að fara yfir það hver þróunin hefur verið í rekstrarumhverfi þessara fyrirtækja eins og svo margra annarra eftir að hrunið átti sér stað að reksturinn er oft á tíðum mjög erfiður og ef við horfum á það hvernig ríkisútvarpið hefur meðal annars verið að draga úr sinni starfsemi á landsbyggðinni með var að minnka eða jafnvel svæðisstöðvum hafa þessir staðbundnu fjölmiðlar enn þá mikilvægara hlutverk í dag en áður í umræðum í haust um þetta mál kom fram þverpólitískur vilji fyrir því að hefja þessa vinnu þannig að vonandi væri hægt á grundvelli vinnu þessa starfshóps að fara í einhverjar aðgerðir til þess að styrkja rekstrargrundvöll þessara mikilvægu fjölmiðla sem margir hverjir berjast í bökkum ég á því von á því að þetta mál verði tekið af mikilli festu í menntamálanefnd þingsins og óska eftir því að þessu máli verði vísað þangað til frekari umsagnar auk þess sem ég bind líka miklar vonir við það að hæstvirtur menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir muni vinna áfram að þessu máli og jafnvel innan tíðar hefja úttekt á stöðu þessara mikilvægu fjölmiðla þannig að í framhaldinu getum við vonandi ráðist í einhverjar aðgerðir til þess að styrkja rekstrargrundvöll þeirra